Myslím si, že dnes, ako to počúvam, nikto z nás nespochybňuje, že potrebujeme naozaj partnerstvo s Ruskou federáciou a také partnerstvo, ktoré naozaj bude založené na vzájomnej dôvere. Ja nespochybňujem fakt, že možno ruská strana nie vždy dodržiava všetky podmienky, ktoré sme si stanovili spoločne. Ale nie je to tak trošku aj z našej strany chyba, ktorú my sami robíme takou našou aroganciou a presvedčením o tom, že my to robíme správne?

Ja som bola v Moskve práve deň po ukončení samitu, ktorý bol taký krátky, a môžem vám povedať, že každý z nás má naozaj ten svoj pohľad na to, čo sa stalo. Také naše z môjho pohľadu detinské ukončenie tohto samitu trošku predčasne bolo veľmi úsmevne vnímané z ruskej strany.

A naozaj je to o tom obetovaní ľudí, ktorí roky drú na to, aby sa na olympiáde mohli zúčastniť. A to, že my teraz povieme, že sa nezúčastníme a budeme bojkotovať túto olympiádu, ničomu nepomáha a naozaj je to zneváženie tohto úsilia ľudí, ktorí naozaj na sebe makali, aby mohli prezentovať svoju krajinu.